Kan ik vandaag veilig mijn werk uitoefenen? Dat is wat veel vrachtwagenchauffeurs zich afvragen op het moment dat ze met hun truck door Europa rijden. Ik deel die zorgen van de vrachtwagenchauffeurs.

Mijn eerste vraag aan de commissaris is is dit onderwerp nu in de Transportraad in september ook daadwerkelijk besproken?